Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na četrti seji z dne sedmega enajstega dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto dva tisoč devetnajst, ki ga je Državnemu zboru posredovala Agencija za energijo. Uvodno obrazložitev je podala direktorica agencije, magister Duška Godina in podobno kot danes predstavila glavne poudarke delovanja agencije ter podrobnosti v zvezi z njenim finančnim načrtom. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto dva tisoč devetnajst je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ga podprla in ocenila kot preglednega in razumljivega. V razpravi članic in članov odbora je bila s strani vseh razpravljavcev izražena podpora programu dela, saj je po njihovem mnenju pripravljen pregledno in ustrezno zasleduje cilje agencije. V razpravi pa so bila izpostavljena nekatera vprašanja, na katera je dodatna pojasnila podala direktorica agencije. V zvezi z oceno tveganj v programu dela je bilo izpostavljeno vprašanje, katera konkretno so ta tveganja, in izraženo mnenje, da bi jih bilo v bodoče smiselno bolj natančno opredeliti ter navesti ukrepe za njihovo merjenje. direktorica agencije pojasnila, da predstavljajo največje tveganje pri delu agencije nenačrtovane naloge oziroma povečan obseg dela na posameznem področju in pa omejenost agencije pri novih zaposlitvah. Agencija se kot analitična institucija občasno srečuje z veliko količino podatkov, to pa zahteva tudi povečan obseg kadrovskih resursov. Glede mnenja, da bi morala agencija več pozornosti nameniti trgu biomase, je bilo pojasnjeno, da agencija ne regulira celotnega trga, ampak le dejavnosti, ki imajo status naravnega monopola. Gre torej za podjetja, ki imajo v lasti infrastrukturo za prenos in distribucijo električne energije in pa zemeljskega plina. Agencija je zadolžena samo za izvajanje tistih nalog, ki jih nalaga Energetski zakon. Za kakršnokoli širitev obsega nalog agencije bi bilo potrebno zakon spremeniti. Na vprašanje, ali je na položnici za električno energijo in zemeljski plin razviden strošek, namenjen delovanju agencije, je bilo pojasnjeno, da le-ta neposredno ni razviden. Agencija se financira pretežno iz nadomestil obeh sistemskih operaterjev, nadomestilo za delovanje agencije pa pa je zajeto znotraj stroška za omrežnino. Glede vprašanja o visokih stroških računalniške opreme v preteklih letih, je direktorica pojasnila, da je šlo za obdobje intenzivnih vlaganj v računalniško opremo in programe. Z uveljavitvijo Energetskega zakona, ki je agenciji naložil obsežne pristojnosti in naloge ter uredbe, ki zavezuje agencijo na področju spremljanja zlorab in manipulacij na trgu, je bilo nujno posodobiti informacijski sistem. S tem je bila zagotovljena višja stopnja varnosti. Agencija je na ta način pridobila tudi dostop do centralnega registra Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev in s tem do vseh podatkov o energetskem trgu. Tako je omogočeno spremljanje in analiza trgovalnih podatkov, posledično pa tudi enostavnejše izvajanje nadzornih postopkov. Program modela agencije za leto dva tisoč devetnajst je obseg investicij v računalniško opremo nižji, takšen trend pa se pričakuje tudi v prihodnje. Po razpravi je odbor s štirinajstimi glasovi za in nobenim proti izglasoval sklep, s katerim državnemu zboru predlaga, da sprejme sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto dva tisoč devetnajst.